brottvísun af heimili sem felur í sér að úr gildi falla núgildandi lög um nálgunarbann með frumvarpinu er leitast við að halda áfram á vegferð undanfarinna ára þar sem réttarstaða brotaþola hefur fengið sérstaka athygli og frumvarpinu þannig ætlað að styrkja réttarstöðu þeirra sem brotið er á enn frekar og þá sérstaklega þeirra sem mega þola heimilisofbeldi frumvarpið var samið af starfshópi sem skipaður var til þess að gera tillögur að lagaákvæðum til innleiðingar á hinni svokölluðu austurrísku leið er gerð frumvarpsins þannig í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs var það mat starfshópsins að vel færi á því að ákvæði um nálgunarbann og brottvísun af heimili væri að finna í einum og sama lagabálki enda búa sambærileg sjónarmið að baki beitingu þeirra sömu málsmeðferðarreglur geta þar átt við og er það jafnframt í samræmi við norræna löggjöf á þessu sviði að auki er fyrirséð að úrræðum þessum verður beitt samhliða í nokkrum fjölda tilvika við gerð frumvarpsins átti starfshópurinn fundi með fulltrúum samtaka um kvennaathvarf stígamóta jafnréttisstofu samtaka kvenna af erlendum uppruna dómarafélags íslands og ríkislögreglustjóra umræðan um hina austurrísku leið hér í þinginu er ekki ný af nálinni kolbrún halldórsdóttir fyrrum þingmaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs var ötul talskona þess að leiða austurrísku leiðina í lög og lagði það til hér í þessum sal meðal annars þegar núgildandi lög um nálgunarbann voru sett sú breyting náði ekki fram að ganga en þó var því beint til dómsmálaráðuneytisins sem nú er orðið að innanríkisráðuneyti að kanna reynsluna af austurrísku leiðinni í nágrannalöndunum og meta hvernig það félli að íslensku réttarfari í frumvarpinu er lagt til að bráðabirgðaákvörðun um nálgunarbann skylt hvort sem um er að ræða ákvörðun um nálgunarbann eða brottvísun að bera hana undir héraðsdóm innan þriggja sólarhringa frá birtingu ákvörðunar en dómaranum er einnig falið að taka endanlega ákvörðun um það hvort nálgunarbanni eða brottvísun verði beitt einnig er lagt til að heimilt verði að beita nálgunarbanni ef rökstudd ástæða er til að ætla að sakborningur hafi framið refsivert brot eða raskað á annan hátt friði brotaþola eða hætta er á því að viðkomandi muni koma til með að gera slíkt þá verði heimilt er að beita brottvísun af heimili ef rökstudd ástæða er til að ætla að sakborningur hafi framið eða hætta er á að hann fremji refsivert brot gegn tilteknum ákvæðum almennra hegningarlaga til dæmis ákvæðum laganna hjá kynferðisbrot líkamsmeiðingar brot gegn frjálsræði manna hótanir eignaspjöll og fleira enda hafi verknaðurinn beinst að einhverjum sem er honum nákominn og tengsl þeirra þykja hafa aukið á grófleika verknaðarins þá er það enn fremur gert að skilyrði fyrir brottvísun af heimili að brotið varði fangelsi allt að sex mánuðum sérstaklega er tekið fram í sjöttu greinar frumvarpsins að lögreglu sé heimilt að handtaka sakborning á heimili eða þar sem til hans næst í þágu meðferðar og ákvörðunar vegna nálgunarbanns og eða brottvísunar af heimili þá er það lagt til að nálgunarbanni eða brottvísun verði afmarkaður ákveðinn tími sem og að nýja ákvörðun þurfi til þess að framlengja beitingu þeirra í samræmi við núgildandi ákvæði laga um nálgunarbann verður nálgunarbanni ekki afmarkaður lengri tími en eitt ár að því er

vikur í senn án þess að það sé metið hvort skilyrðin fyrir beitingu þeirra séu enn þá fyrir hendi við meðferð máls hjá lögreglustjóra ber að tilnefna þeim sem sæta skal nálgunarbanni og eða unnt er að ná sama árangri með því að beita öðrum vægari úrræðum loks er í frumvarpinu að finna sérstakan kafla sem fjallar um samskipti lögreglu og sveitarfélaga í málum sem varða nálgunarbann og brottvísun af heimili þannig er lögreglu gert skylt að tilkynna barnaverndarnefnd ef manni er vísað brott af heimili þar sem börn búa eða ef viðkomandi er gert að sæta nálgunarbanni einnig er lögreglu gert skylt að tilkynna félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélags um brottvísun af heimili og er þar um að ræða nýmæli í stuttu máli búa þau rök meðal annars að baki ákvæðinu að með þessu móti sé félagsþjónustunni gert viðvart um að þarna sé um heimili í vanda að ræða þannig megi félagsþjónustan búast við því að brotaþoli geti leitað til hennar um aðstoð þá geti félagsþjónustan jafnframt þurft að útvega þeim sem vísað er brott af heimili sínu húsaskjól í stað þess að viðkomandi verði heimilislaus en sveitarfélögum er nú þegar skylt samkvæmt fertugustu og sjöttu grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga númer fjörutíu nítján hundruð níutíu og eitt að leysa úr bráðum húsnæðisvanda fólks ljóst er að úrræði líkt og brottvísun af heimili er viðurhlutamikið og vandmeðfarið þar sem í slíkum málum vegast á annars vegar hagsmunir þess sem brottvísuninni skal sæta af því að geta dvalið á heimili sínu og hins vegar hagsmunir þess sem brottvísuninni er ætlað að vernda af því að njóta öryggis á eigin heimili rökin að baki því að vísa manni brott af eigin heimili snúa að því að vernda líf og heilsu annarra sem þar búa og þykja þau rök vega þyngra en tímabundin röskun á högum þess sem yfirgefa þarf heimili sitt verði einstaklingur fyrir ofbeldi á eigin heimili er það ekki einkamál viðkomandi aðila heldur varðar það samfélag okkar allt